Głęboko wierzę w to, że nie ma obszarów cywilizacyjnych, nie ma narodów, nie ma religii, które mniej lub bardziej są predestynowane do życia w wolności i w demokracji. Dlatego z taką radością i powiem szczerze wzruszeniem obserwowałem to, co działo się w świecie arabskim wiosną zeszłego roku. Echa tej wiosny, tego powiewu wolności dotarły także do Bahrajnu. Nie neguję, że król Bahrajnu i jego reżim poszedł na pewne ustępstwa, że stara się sprawiać przynajmniej wrażenie, iż rozumie, że musi wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich ludzi, ale to jest stanowczo za mało.

W dalszym ciągu nie są tam wpuszczani niezależni obserwatorzy, niezależni dziennikarze, to neguje że tak powiem dobrą wolę króla Bahrajnu. Chcę także powiedzieć, że nie można mówić o wolności, o sprawiedliwości, jeżeli ludzie, którzy jeszcze rok temu torturowali i zabijali niewinnych, którzy po prostu chcieli więcej wolności, nie będą pociągnięci do odpowiedzialności.